Señor Rübig, usted sabe tan bien como yo que ahora mismo las posiciones en el Consejo con respecto al presupuesto del año 2013 y las que defiende este Parlamento son muy divergentes. Y usted, como yo, sabemos que sin una dotación suficiente de créditos de pago va a ser imposible incluso cumplir con los compromisos que adoptó el Consejo en el marco del paquete de crecimiento.

2013. Sin un desbloqueo de ese presupuesto no va a haber paquete de crecimiento.